Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Pozdravljeni, prisotni, vsi skupaj še enkrat. Živimo torej v času informacij in hitrega razvoja v sodobnem in hkrati krutem turbulentnem vsakdanu. Vse preveč pozabljamo na osnovno celico naše družbe. Ali znamo prisluhniti potrebam naše mlade družine? Pri delu, ki se mu reče naraščaj in rodnost ter skrb za naš obstoj, smo kot država vse preveč mačehovski. Naša običajna gospodinjstva imajo le še po tri člane, saj je vzgoja in skrb za otroka predraga. Če malo spremljam Finance - oziroma v lanskem, enem od časnikov, Financ, je gospa Maja Virant, navedla, citiram: "Otroci so naše največje bogastvo. Toda ali stek se kdaj vprašali, koliko vas stanejo? Mi smo se. Od trenutka, ko otrok prijoka na svet, pa do konca izobraževanja vas olajša za sto štiriinosemdeset tisoč evrov." Sedaj pa - če se morda vtaknem še malo v njen izraz "olajša", ki ni bil najbolj posrečen. Sam ne čutim, da sta me moja dva sinova, moja dva študenta olajšala za denar, ampak verjamem pa - ker sem izkusil - da je bilo šolanje in vse skupaj dokaj drago. Torej, tam nekje do triindvajsetega leta - če res mladina gre še študirat - sem prepričan, da nas stane kakšnih sto dvajset tisoč. Tisti, ki jih nimajo ali ki jih ne želijo, bodo tole težko razumeli. Mi smo ponosni na njih, ker vemo, da so nam morda dali celo več, kot smo mi njim. In če želimo potemtakem napredovati v tej državi, moramo imeti čut za družino. Sedaj govorimo, kje bomo vzeli, kako bomo vzeli - mi smo dejansko nekako spremljali, da bi se znalo do konca leta dva osemnajst nabrati za eno milijardo evrov več sredstev, kot je dejansko bilo to v letu dva sedemnajst. Sedaj, če preveč trošimo na nove zaposlence v Ljubljani, v agencijah in tako naprej, pa pridemo do številk šest, sedem tisoč novih dobro plačanih delovnih mest, potem seveda lahko na drugi strani, tam, kjer je bolj potrebno, tudi zmanjka. Torej, če bi bila naša zakonodaja bolj prijazna za starše z malimi in za družine z več otroki, bi se morda mladi odločali za vsaj dva otroka. Ampak mi ne moremo mladi mamici reči: "Glej, imej dva otroka." Ampak morda imamo pa kakšen bombonček ali kakšno čokolado, če se tako izrazim, zanje in to bo sčasoma pripeljalo do večje rodnosti. Niti slučajno nihče ne pričakuje, da bo nekdo zaradi dvesto evrov, kot smo prej slišali, imel še tretjega otroka. Kdo pa to pričakuje? Ampak dolgoročno z nečim pač poskušamo povzročati pozitivne učinke. Torej - tudi tisti starši, ki imajo dobre prihodke, imajo probleme, saj imajo premalo časa za vzgojo otrok. In tukaj so tudi problemi, ko mamice dejansko danes delajo po cele dneve, včasih pa so si lahko vzele čas, pa tudi ni bil problem, če je šla na bolniški dopust. Tako torej verjamem, da lahko s tem predlogom zakona vsaj finančno olajšamo njihovo zahtevno poslanstvo in jim ga dejansko damo v tem primeru, da podpremo dober predlog, ki ga podaja poslanska skupina Nove Slovenije. Hvala.